virðulegi forseti háttvirtir þingmenn við höfum hlustað hér á ræðu hæstvirts forsætisráðherra um horfur í efnahagsmálum og þær eru ekki góðar það voru í sjálfu sér engar nýjar fréttir þjóðin stendur frammi fyrir eins og hefur komið fram einhverju stærsta efnahagsvandamáli sem nokkur þjóð hefur staðið frammi fyrir fyrir utan kannski þær þjóðir sem þurftu að rísa úr öskustó síðari heimsstyrjaldar hér í evrópu um árið það er ekkert auðhlaupið að því að leiðrétta það sem hér er að en það sem ég saknaði í máli forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra eru einhverjar forsendur fyrir þessum efnahagsbata sem ég tel að standist ekki ein af þeim forsendum er einhvers konar stöðugleiki sem á að komast hér á gjaldmiðilinn og við höfum heyrt það orð núna í nokkuð margar vikur og nokkra mánuði að hér lagist allt þegar kemst á stöðugleiki í gjaldmiðilsmálum það hefur verið vitað af þeim sem nenna að hugsa um málið af einhverju viti að krónan er ónýtur gjaldmiðill og hún verður það þangað til verður skipt um gjaldmiðil í þessu landi hún skoppar upp og niður á einhverjum prísum sem enginn ræður við og hér er komin enn í gang önnur peningamaskína fjármálamanna sem leika sér hér með íslenskt hagkerfi og íslensk peningamál eins og þeim sé alveg sama um land og þjóð nú eru eigendur svokallaðra jöklabréfa sem fjármálaráðherra vill ekki upplýsa hverjir eru þeir eru að selja sínar vaxtatekjur fyrir evrur sem þeir fara með úr landi kaupa hér evrur á hundrað sjötíu og fimm krónur stykkið selja evrurnar á gengi evrópska seðlabankans í evrópu á gengi sem íslensk stjórnvöld vilja meina að sé svartamarkaðsgengi og fá þar tvö hundruð tuttugu til tvö hundruð þrjátíu krónur fyrir hverja evru og koma með þá peninga aftur heim til íslands hvers konar eiginlega stöðugleiki á að skapast í svona umhverfi og hvers konar eiginlega fyrirbæri eru hér í gangi sem má ekki stöðva hvers svona má ekki stöðva svona hluti getur einhver selt mér jöklabréf segi ég nú bara þetta er bara færiband á auðæfi hvers vegna eru ekki settir háir skattar á þessa fjármagnsflutninga úr landi til þess að stöðva þá ég átta mig ekki á því hvers vegna ríkisstjórnin bregst ekki við svona málum og hvers vegna hún bregst ekki við þeim vanda heimilanna til dæmis með því að lækka höfuðstól lána það mundi koma að vísu aðeins við kaunin á fjármagnseigendum en í augum þessarar ríkisstjórnar eru þeir einhvers konar heilög kýr og það má ekki ræða það mál að færa hér verðtryggingu húsnæðislána aðeins niður til þess að leiðrétta hækkun sem hefði hvort eð er ekki orðið nema ef til kæmi efnahagsóstjórn íslenskra ríkisstjórna staða skulda ríkisins

eru settar fram einhverjar ævintýralegar pælingar um það hvaða eignir hugsanlega gætu komið á móti það er aldrei hægt að ræða um skuldir af þessu tagi með þeim hætti sem gert er það veit enginn hverjar þær eignir eru það veit enginn hvað fæst fyrir þær það veit enginn gert það er hægt að selja þær sumar þeirra

deiluna við vorum hér á fundi í gær fólk úr borgarahreyfingunni með mönnum sem hafa komið að þessum icesave samningaviðræðum og það voru ekki fagrar lýsingar sem við fengum á þeim fundi þar eru í gangi alls konar tengsl úti um allt í endurreisnaráætlun íslenskra stjórnvalda og e s b aðilarviðræðum íslenskra stjórnvalda meðal annars það sem hefur komið fram hér áður að íslendingar verða að axla allar icesave skuldbindingarnar ef þeir eiga að fá aðgang að evrópusambandinu það er verið að velta hér skuldum fjárglæframanna yfir á almenning í stórum stíl og það er ósanngjarnt og það er óréttlátt og það á ekki að gera ég hafna því bara sem venjulegur borgari og skattgreiðandi í þessu landi að þurfa að taka þátt í því að borga þetta niður sjálfur og ég skora á ríkisstjórnina að taka til aðgerða í þeim málum hér hafa komið fram upplýsingar sem ég hef líka heyrt að séu réttar annars staðar frá að annar áfangi lánsins frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum hangi á þeirri sömu spýtu að íslendingar axli ábyrgð á öllum icesave skuldbindingunum hér hafa líka komið fram upplýsingar á okkar fundum um að það verði að fara að drífa í þessu og ganga frá þessu icesave máli sem fyrst vegna þess að

sama áframhaldi verða í lok ársins tvö þúsund og níu tuttugu og átta þúsund fimm hundruð heimili með neikvæða eiginfjárstöðu hvaða afgreiðslufólk í hvaða stofnunum ætlar að hjálpa þessu fólki öllu saman það er enginn mannskapur til í það það eru engin úrræði til til að hjálpa þessu fólki annað atriði sem er náttúrlega gríðarlega mikilvægt og það snýr að þinginu sjálfu hæstvirtur forseti og það er forgangsröðun þingsins hér er í gangi sumarþing vegna þess að það eru afbrigðilegar á aðstæður uppi í íslensku samfélagi það varð hér efnahagshrun það liggur mikið á að sækja um aðild að evrópusambandinu hér er verið að raða inn stafla af þingmálum sem hafa ekkert með þessi mál að gera í stað þess að leyfa þeim forgangsmálum og þeim nauðsynlegu málum að koma hér inn til afgreiðslu og senda þau til nefnda og leyfa nefndunum að vinna af viti og ganga í það að klára þessi mál og senda þá þingið einfaldlega heim á meðan svo að nefndirnar fái vinnufrið og ljúka þessum málum með hraði er hér dembt inn af hálfu ríkisstjórnarinnar þrjátíu og átta málum að minnsta kosti og von á fleirum kannski hér hef ég verið að hlusta á umræðu um hugsanlega ferkantaðar marglyttur og rusl og guð má vita hvað sko mér er einfaldlega misboðið með því að vera að bjóða manni upp á þetta og ég veit að þjóðinni er misboðið líka það er hér neyðarástand og mér finnst að ríkisstjórnin verði að taka betur á málum það vantar enn rannsókn á þeirri íslensku stjórnsýslu og þeim íslensku stofnunum meðal annars seðlabanka íslands sem einfaldlega skrúfaði frá krananum og tapaði hér þrjú hundruð fimmtíu milljörðum á nánast einu bretti þar

fjármálastöðugleikasvið það var sett á stofn þegar ég starfaði í bankanum laun þeirra starfsmanna voru það há að það þurfti að hækka laun bankastjóranna til þess að þeir yrðu ekki láglaunastarfsmenn í samanburði við nýju starfsmenn þessa fjármálastöðugleikasviðs hvað gerði þetta fjármálastöðugleikasvið hvar voru starfsmennirnir hvaða ráð gáfu þeir í aðdraganda þegar hruns ég vil bara fá að vita þetta og ég tel að þetta þurfi að upplýsa hæstvirtur ráðherra hvaða aðgerða greip fjármálaráðuneytið til í aðdraganda þessa hruns hvers vegna var almenningur ekki upplýstur um þetta mál það er kannski rúsínan í pylsuendanum að hér var farið með þetta sem mannsmorð hér er risavaxinn vandi sem stjórnsýslan og stjórnvöld á íslandi að mínu mati ráða ekki við það þarf að stíga nokkur skref aftur á bak og draga andann og hugsa málið upp á nýtt og það þarf að fá hér inn fleiri menn eins og mats josefsson til þess að aðstoða ísland og íslendinga í að endurskipuleggja efnahagsstarfsemina og hagkerfið ef það verður ekki gert er ég hræddur um að við endum á enn verri stað en við erum í dag og að mínu mati stefnum við þangað hraðbyri ekki síst þegar ég hef í huga þá forgangsröðun sem er í gangi hér á þessu þingi